Paní předsedající, je velmi dobře, že jsme si připomněli 30. výročí pádu komunistického režimu v Rumunsku. Byl to poslední sovětský satelit, poslední součást bývalého komunistického impéria, kde komunistická moc padla. Jak se správně konstatuje v tomto usnesení, byla to bohužel také nejnásilnější a nejkrvavější epizoda celého pádu komunistického režimu ve střední a východní Evropě. V mé původní vlasti, v bývalém Československu, jsme měli to štěstí, že u nás proběhla sametová revoluce, že nebyl ztracen ani jeden jediný život a že to předání moci a pád komunistického režimu proběhly v poměrném klidu. My jsme samozřejmě šokovaně sledovali na televizních obrazovkách to, co se odehrávalo v Rumunsku, včetně popravy bývalého diktátora Ceaușescua. V té době už v Československu vládla prozatímní vláda, která měla za úkol dovést zemi k prvním svobodným volbám, a komunistický režim už byl minulostí, ale domníváme se, že jako součást celého toho procesu je nezbytné ty věci si stále připomínat, a proto je velmi dobře, že jsme dnes toto usnesení přijali.